Austatud istungi juhataja! Lugupeetud volinik, head kolleegid! Komisjon on teinud ettepaneku luua uus rahastamisvahend mikrokrediidirahastu. Algatus on hea ja oluline, aga see, et vahendid selle tarvis soovitakse võtta juba töötavast programmist Progress, ei lähe mitte. Nõukogule ja komisjonile tahaksin meelde tuletada, et rahvas ei ole meid siia saali valinud olemaks kummitempel.

lõpus, kui me programmi Progress siin saalis vastu võtsime, seadsid liikmesriigid ka vastavad sihid ja alustasid tegevust. Programmist tulenevat on hästi realiseeritud ja ei ole põhjust arvata, et nii ei jätku programmi kestuse lõpuni aastal

Täna on majanduskriis üle kasvamas sotsiaalkriisiks. Töötus suureneb kuust kuusse ja Progressi meetmed ei ole tänaseks oma vajalikkust minetanud. Aga samas tuleb komisjon välja sooviga vähendada juba täitmisel oleva meetme rahastamist. Selline lähenemisviis ei ole vastutustundlik, selline lähenemine on lubamatu. Ma olen kindel, et me ei tohi siin saalis mikrokrediidirahastut enne heaks kiita, kui on selge, kust tuleb raha selle meetme jaoks, kui on selge, et leitakse vahendid mujalt kui kõige haavatumatele planeeritust.